Herr Präsident! 75 Jahre nach dem Hitler Stalin Pakt bin ich dankbar, dem Nachfolgestaat anzugehören, der aus diesem Tiefpunkt der Geschichte gelernt hat. Es gibt keinen innerstaatlichen oder zwischenstaatlichen Konflikt in Europa, der Waffengewalt rechtfertigt. Das Recht des Stärkeren im Europa des 21. Jahrhunderts mit Waffengewalt durchzusetzen, ist ein zutiefst stalinistischer Ansatz. Wir antworten darauf friedlich mit Sanktionen, die Russland klarmachen, dass es mir seiner Politik nur verlieren kann. Und wir antworten mit der Ratifizierung des Abkommens mit der Ukraine.

Allen Verantwortlichen in der Ukraine sage ich aber auch Dies ist eure letzte Chance zu echten Reformen im Inneren. Ich hoffe, ihr nutzt diese Chance!